Ich darf hier für den Bereich der Fischerei noch einmal zum Ausdruck bringen, dass es notwendig ist, dass Fischerei und Aquakultur natürlich ein substanzieller Bestandteil der integrierten Meerespolitik sind. Es ist notwendig, auch einmal zu erwähnen, dass wir Fischereiprodukte, Fischprodukte, Aquakulturprodukte innerhalb der Europäischen Union aus Eigenproduktion in einer Größenordnung von 2 Millionen Tonnen erwirtschaften können, der Verbrauch aber bei 8 Millionen Tonnen liegt. Wir sind eines der größten Exportgebiete für Fischereiprodukte auf dieser Erde. Deshalb haben wir besondere Herausforderungen, was den Schutz

Wir reden viel von regenerativen Energien. Die Windpark Offshore Anlagen, die in zunehmendem Maße jetzt in unseren Meeren Energie erzeugen, müssen dort miteinbezogen werden auch unter dem Aspekt Fischerei, auch unter dem Aspekt Schiffssicherheit, und das ist eine große Herausforderung. Eine Sache möchte ich in diesem Zusammenhang unbedingt noch erwähnen dass wir die Forschung und Entwicklung auch im Bereich der Fangtechnologien in der Fischerei vorantreiben müssen. Die 50 Millionen, die wir von der Kommission zur Verfügung gestellt bekommen haben, werden da nicht ausreichen. Frau Kommissarin, nehmen Sie bitte diese Botschaft mit. Die integrierte Meerespolitik wird natürlich nicht an den Grenzen Europas enden, sondern wir müssen uns auch mit unseren Nachbarländern auseinandersetzen.